Chcę się zdecydowanie opowiedzieć za wsparciem dla Mołdawii.

Wycofanie się z tej gry oznacza zgodę na dominację Putina w tamtej części Europy.